De sector komt daardoor vast te zitten, en ik vind het ook ethisch gezien onjuist. Plantmateriaal hoort niet thuis in patentrecht voor planten is er immers het specifieke kwekersrecht. Het basisprincipe van het kwekersrecht is de volledige kwekersvrijstelling. Hierdoor kunnen kwekers immers variëteit op variëteit maken. Dit basisprincipe moeten we blijven waarborgen.